Ich halte es für ziemlich entbehrlich und ich denke, auch die Geschäftsordnung hält es für ziemlich entbehrlich wenn innerhalb einer Fraktion Fragen gestellt werden, gerade vorher bei der EFDD oder auch bei der PPE.

Jetzt aber zum Bericht, geschätzte Kollegen. Der liest sich ja sehr schön, das sind alles hehre Ziele, die wir hier lesen Gerechtigkeit, Gleichheit, Fairness.

Daran zweifle ich wiederum, wenn man die Praxis in diesem Haus kennt.

Da geht es um Massenvergewaltigungen, da geht es um Genitalverstümmelungen, da geht es um Ritualmorde.

21. Jahrhundert nicht mehr geben darf schon gar nicht in Europa! Da muss Ihnen und uns klar sein Das sind auch Dinge, die wir zum Teil selbst mit der massenhaften Zuwanderung importiert haben.